Hier wird den Menschen Europas ihr Spiegelbild offenbart. Wie lange schon beklagen wir, dass in der Landwirtschaft ein extremer Preis und Überlebenskampf tobt, angeheizt durch das unersättliche Verlangen nach immer billigeren Lebensmitteln. Dieser Kampf ist längst kein einfaches Kräftemessen mehr, sondern es ist mehr. Und dabei greifen Einzelne zunehmend häufiger zu immer kriminelleren Mitteln und Methoden. Hierbei jedoch werden wir alle nur verlieren. Wir können noch mehr Gesetze und Richtlinien erlassen, wir können noch mehr Kontrollen mit noch mehr Kosten durchführen, wir können noch härtere Strafen verhängen nichts davon wird gegen die kriminelle Energie eines solch harten Existenzkampfs ankommen. Wir müssen endlich die Ursache dieses Übels angehen. Das Immer mehr und Immer billiger Wollen, muss endlich sein Ende finden. Als Landwirtin habe ich die Ohnmacht gegenüber solchen kriminellen Machenschaften Einzelner wie in diesem Fall nun direkt vor der Haustür erlebt.

Deswegen frage ich die Kommission Was wollen Sie und ihre Kollegen tun, damit Lebensmittel wieder mehr Wert erhalten? Ich begrüße Ihre Vorschläge, aber Sie werden das Hauptproblem nicht lösen.